Herr Präsident! Erzeugnisse wie der Dresdner Christstollen oder der Schwarzwälder Schinken sind nicht nur über die Grenzen Europas hinaus bekannt, sondern diese Bezeichnungen stellen für den Verbraucher ein Qualitätsversprechen dar, auf das er sich verlassen kann. Nicht nur die Verbraucher profitieren von dem Gütezeichen, sondern auch die Produzenten, die ohne den Schutz der Zertifizierung womöglich am Markt gar nicht bestehen könnten. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass die Einführung der Gütezeichen vor zwanzig Jahren ihr Ziel erreicht hat und traditionelle sowie regionale Lebensmittelerzeugnisse gefördert wurden. Daher schließe ich mich der Berichterstatterin an und möchte mich für das Hinzufügen von weiteren Qualitätsangaben, die ja notwendig sind, bedanken.

Andererseits sind noch ein paar Fragen offen geblieben, aber das ist im politischen Tagesgeschäft nichts Besonderes.